Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja v šestinosemdesetem členu določa, da se zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program za izvedbo tega progama zagotavlja petinosemdeset odstotkov sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Tako velja od leta tisoč devetsto šestindevetdeset. Zasebne šole s koncesijo, še enkrat, to pomeni, da izvajajo javno veljavni program, ki so bile ustanovljene pred tem datumom, pa so sofinancirane stoodstotno, torej program je sofinanciran stoodstotno. Vidim, da tukajle kar nekaj nas ali pa vas ne razume, kaj pomeni sofinanciranje programa. Financira se samo program, vse ostale stvari, prostore, izgradnjo in tako naprej, financirajo zasebne šole same, javne pa seveda ne. Torej šole, ki so bile ustanovljene pred letom šestindevetdeset, zasebne šole, samo ena je, waldorfska v, Ljubljani, je sofinancirana stoodstotno. Medtem ko je waldorfska šola v Mariboru, torej enaka šola, kot je v Ljubljani, njen program sofinanciran petinosemdesetodstotno, ker je bila ustanovljena kasneje. Sedeminpetdeseti člen ustave pravi, kar ste nekateri danes že povedali, osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Tako da en kup tukajle stališč je zelo problematičnih, tisti, ki govorite, da se zasebno, torej osnovnega šolstva v zasebnih šolah ne sme financirati iz javnih sredstev. Seveda se jih lahko, ustava o tem govori, ne lahko, mora se, zato ker je obvezno. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti v delu, ki se nanaša na te javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja ugotovilo, da je drugi člen navedenega šestinosemdesetega člena, ki sem ga prej povedala, v neskladju z ustavo. Določilo je, da mora državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu. Četrtega dvanajstega dva štirinajst je ustavno sodišče izdalo odločbo, v kateri je zapisalo med drugim tudi to, da je v skladu z drugim odstavkom sedeminpetdesetega člena, ki sem ga prebrala, ustave, osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev, ker koristi od obvezne osnovne izobrazbe nimajo le učenci sami, temveč posameznikova osnovna izobrazba hkrati služi tudi javni koristi, je ustava predvidela tudi njeno javno financiranje. S tem pa je učencem zagotovila pravico do brezplačnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Odločba, ki je bila izdana četrtega dvanajstega dva tisoč štirinajst, in ustavno sodišče je določilo, da mora, torej mora državni zbor ugotovljeno protiustavnost v roku enega leta od objave odpraviti. V času izdaje odločbe je bila na vladi koalicija strank SMC, SD in Desus, na čelu katere je bil pravnik doktor Miro Cerar. Doktor Cerar je bil na obisku tudi v Zavodu svetega Stanislava, v okviru katerega delujeta osnovna šola in gimnazija s koncesijo in obljubil, da bo to področje uredil. V enem letu, kolikor zahteva ustavna odločba, se ni zgodilo nič in zato je poslanska skupina SDS prvič vložila novelo zakona, ki bi to področje uredil skladno z odločbo ustavnega sodišča, ki je zelo jasna in ne potrebuje nobenega ovinkarjenja sistemske in celostne rešitve, o kateri govorite. Treba je udejanjiti zelo jasen napotek in to je to. Takratna ministrica za šolstvo, doktorica Maja Makovec Brenčič je dejala, prehitro ste vložili, imamo eno leto, pripravili bomo sistemske rešitve za zasebno osnovno šolstvo in so poslanci koalicije prvič glasovali proti izpolnitvi odločbe ustavnega sodišča. Tudi po enem, dveh letih nismo dočakali predloga rešitve, je pa v letu dva tisoč sedemnajst, torej tri leta po odločbi ustavnega sodišča z rešitvijo, ki je niso uskladiteljni niti med seboj, koalicijski poslanci in je tako tudi tisti zakon padel, torej njihov koalicijski. Odločba ustavnega sodišča je jasna in raznih obvodenj, obvodov in izigravanj ne potrebuje, koalicijske stranke v prejšnjem sestavi, SMC, SD in Desus, pa ste hotele ravno to, izigrati odločbo ustavnega sodišča in nekaj minimalno urediti, a ne tako, kot zahteva ustavno sodišče. Skratka, ne priznati šolam s koncesijo mesta, ki jim po ustavi gre. V razpravah o tem vprašanju smo poslušali tudi strahove, da se s spodbujanjem šol s koncesijo ogroža javno šolstvo. Tudi danes je kolegica pred mano govorila o tem. Še en smešen argument. Javnih šol je devetindevetdeset odstotkov, manj kot en odstotek je zasebnih šol s koncesijo in teh nekaj šol, osnovnih je samo šest, torej šest, ki jih obiskuje dvesto otrok, ogroža po vašem mnenju sedemsto dvainsedemdeset javnih šol, štiristo plus, podružnice, sedemsto dvainsedemdeset šol, v katere hodi sto sedeminsedemdeset tisoč otrok. Torej dvesto otrok, ki bodo dobili dodatno sofinanciranje njihovega programa, ki je enak kot za sto sedeminsedemdeset tisoč otrok v javnih šolah, ogroža vaših sto sedeminsedemdeset tisoč otrok oziroma sedemsto dvainsedemdeset osnovnih šol. Poleg tega zakon določa, da se zasebna šola ne more, ustanoviti tam, kjer bi bil ogrožen obstoj javne šole, zato, zato tudi ni zasebnih šol v manjših krajih, kot je ugotovil že tudi moj kolega. Nekdanji predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič je dejal, da politika odlaga odločbo ustavnega sodišča, ker se z njimi ne strinja, kar je zanj in z vidika pravne države zelo problematično, zlasti če je neizvršitev pogojena politično ali ideološko. Opozoril je, da politika v zadnjih letih, pa smo imeli na mestu predsednika vlade pravnika doktorja Cerarja, enostavno odlaga z izvršitvijo odločb ustavnega sodišča. Tudi kasnejša predsednica ustavnega sodišča Jadranka Sovdat mu je pritrdila in dejala, da v kolikor zakonodajalec ni sposoben rešiti zadeve v štirih letih, jo bo najverjetneje v prihodnje rešilo kar ustavno sodišče. Sedanji minister za šolstvo doktor Pikalo je dejal, da gre za politično odločitev. Pri tem je najbrž mislil predvsem na svojo stranko SD, ki ima kot kaže največji problem s stoodstotnim sofinanciranjem javnega programa v šolah s koncesijo. Ponovno bomo poslušali in že poslušamo, da boste zadeve uredili celovito in sistemsko. Celovito in sistemsko počnejo Desus, SMC in SD že nekaj let, sistemi nam pa vsi po vrsti razpadajo - zdravstvo, pravosodje tudi šolstvo. Zdaj se je temu vlaku sistemskih rešitev pridružila še Lista Marjana Šarca in zdaj bomo verjetno do zadnjega leta mandata čakali na sistemske zakone, potem bodo pa kar padli kot po tekočem traku, kar smo že videli v začetku letošnjega leta, ko so poslanci koalicije imeli kar naenkrat ogromno idej in bi skoraj v zadnjem mesecu rešili Slovenijo. Vsa leta prej pa so poslansko skupino SDS, kot tudi sedaj že na drugi seji državnega zbora, pa so poslanski skupini očitali populizem, "bombončke" in darila. Mi predlagamo ukrepe, ki so plod analize. Ko ugotoviš, da nekaj ni v redu in da ne funkcionira, to spremeniš in to čim prej, da se ne povzroča dodatna škoda. Gospod Pikalo je tudi rekel, da gre identičen zakon kot pretekla leta. Ja, ker ne more biti drugačen, ker sledi odločbi ustavnega sodišča, zato je lahko samo identičen prejšnjim predlogom. V poslanski skupini SDS bomo predlog novele Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki sledi odločbi ustavnega sodišča iz leta dva tisoč štirinajst, podprli.